Modul în care s au desfășurat lucrurile în ultimii ani a arătat că există lacune în Constituția României, dar și prevederi foarte bune, care însă au fost interpretate diferit. Acest lucru arată necesitatea unei Constituții care va trebui să regleze cât mai bine raporturile dintre instituții. Revizuirea Constituției nu poate și nu trebuie să fie o revizuire a unei majorități într adevăr impresionante. Din acest motiv, Guvernul României a solicitat Comisiei de la Veneția, așa cum s a întâmplat și la revizuirea din 2003, un punct de vedere, o analiză pe baza textului care va fi elaborat de către Comisia constituțională, pentru că un arbitru internațional prestigios și foarte greu de contestat se va asigura că toate elementele supuse revizuirii se încadrează în standardele europene și că ceea ce vom revizui la Constituție nu reprezintă în niciun fel un abuz al unei majorități față de o minoritate sau vreo încercare de personalizare a Constituției.